Az egyik a versenyképesség, benne a kutatási, fejlesztési keretprogramok. Pedig ez eddig prioritásnak volt tekinthető. Ha a pályázókat hibáztatjuk, akkor még hangsúlyozottabb igény a bürokráciának a csökkentése.

Ez az alap hivatott szolgálni a vidék népességmegtartó erejét, annak megtartását, vagy helyreállítását. Magyarországot különösen nehezen érinti. Nálunk a nagybirtok van túlsúlyban a mezőgazdaságban, a területalapú támogatásokat ők kapják, miközben az élőmunka felhasználásuk csekély. Az előadó kemény szavakkal illette a módosítást.

A kérdésem az, miért támogatja mégis ennek az elfogadását.